Economia de hrană înseamnă totodată economie de apă, de energie, de cheltuieli cu forța de muncă nu în ultimul rând, reprezintă un bun răspuns la problema penuriei de terenuri, atât de mult discutată în ultima vreme. Să nu uităm că Europa este mult mai dependentă din punct de vedere alimentar de terenuri din afara granițelor sale decât orice altă regiune a lumii, folosind anual 640 de milioane de hectare de teren, echivalentul a o dată și jumătate suprafața propriilor terenuri. Aproape 60 din terenurile utilizate pentru nevoile Europei se situează în realitate în alte părți ale lumii, fiind vorba de o suprafață de zece ori mai mare decât Germania, de exemplu. Din nou se ridică întrebarea ce facem utilizăm mai mult teren, căutăm în altă parte mai mult teren sau ne folosim cât mai bine resursele disponibile?